Mevrouw de Voorzitter, een jaar na de verschrikkelijke aardbeving in Haïti verloopt de wederopbouw van het land pijnlijk traag.

De landbouwsector ter plekke heeft zware klappen gehad, waardoor het land te veel afhankelijk is van voedselimporten. Het is van belang om veel energie en geld te steken in het herontwikkelen van de landbouw en lokale infrastructuur.